Hvala lepa, spoštovani gospod predsednik, predstavniki vlade, drage kolegice in kolegi! Pri tokratni noveli Zakona o davku na dodano vrednost gre pretežno za vprašanja implementacije evropske sekundarne zakonodaje v naš pravni red. Tudi pri tem predlogu zakona je vlada predlagala nujni postopek, saj morajo biti določbe direktiv v naš pravni red prenesene že do konca letošnjega leta. Glede na to, da se nove rešitve tega predloga zakona začnejo uporabljati že z začetkom prihodnjega leta, torej že čez dober mesec dni, v Novi Sloveniji pričakujemo, da bo ob morebitnih težavah ali nejasnostih ministrstvo vsem zavezancem zagotovilo vso podporo pri izvrševanju zakona. Prvi sklop predloga ureja področje obravnave kuponov. Naši potrošniki najbrž vsi poznajo darilne bone. Torej ureja se tudi vprašanje darilnih bonov. V nekaterih državah članicah so najpogostejše vrste kuponov obdavčene ob izdaji, v drugih državah ob njihovem unovčenju. Praktični posledici različne obdavčitve pri izdaji kupona v eni državi članici in njegovi uporabi v drugi državi članici sta lahko po navedbah vlade tudi dvojna obdavčitev ali neobdavčitev. Zato pozdravljamo vzpostavitev jasne definicije, kdaj se katera vrsta kupona šteje za unovčenega. V Novi Sloveniji pozdravljamo tudi razbremenitev podjetij z majhnim obsegom čezmejno opravljenih telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja ali elektronskih storitev. Zakon namreč za ta podjetja uvaja prag v višini deset tisoč evrov prometa, do katerega izvajalec storitev s sedežem ali stalnim oziroma običajnim prebivališčem v Sloveniji za dobavo storitev v druge države članice lahko uporablja pravila okrajev obdavčitve v skladu z našim zakonom. S tem se podjetjem omogoči, da pri majhnem obsegu dobav zanje ne nastanejo dodatni stroški, povezani s spoštovanjem pravil glede DDV v drugih članicah Evropske unije. Prav tako v Novi Sloveniji pozdravljamo še nekaj dodatnih razbremenitev na področju ureditve davka na dodano vrednost. Pri transakcijah v zvezi z nepremičninami se lahko davčni zavezanec, ki je oproščen DDV-ja, z nasprotno stranko, ki ima pravico do odbitka celotnega DDV dogovori, da bo DDV obračunal. V takem primeru zakon odpravlja administrativno zahtevo po obvezni izjavi davčnemu organu. Ukine se tudi obveznost predložitve napovedi o predvidenih transakcijah davčnemu organu za določitev začasnega odbitnega deleža. Ker gre, ker gre zgolj za predvidene transakcije davčnega zavezance zavezanca, zadostuje, da davčni zavezanec samo začasno določi začasni odbitni delež na podlagi podatkov o predvidenih transakcijah. Ker predlog prinaša nekaj koristnih razbremenitev za zavezance, bomo novelo Zakona o davku na dodano vrednost v Novi Sloveniji podprli.